Herr Präsident! Oft wird mit 10 bis 15 prozentigen Erntezuwächsen oder höheren Tonnagen bei der Ernte für manche gefährliche Pestizide argumentiert. Aber um was für einen Preis verwenden wir die Pestizide hier, wenn wir dann tote Böden haben, wenn wir dann einen Verlust in der Biodiversität haben, wenn wir dann brisante Probleme im Gesundheitssystem haben? Auch all das fordert zu guter Letzt volkswirtschaftliche Kosten ein, und es ist ein hoher Preis, den wir zu bezahlen haben. Es ist zweifelsfrei so, dass manche Pestizide oder viele Pestizide nicht akzeptable Risiken mit sich bringen, einen Schaden verursachen an der Umwelt, an den Bürgerinnen und Bürgern, aber bitte auch an den Bäuerinnen und Bauern, die diese Pestizide verwenden. Um Pestizide im Zulassungsverfahren mit Transparenz und mit Kontrolle der Konzerne und

Ich denke mal, Sie meinen uns Grüne. Was meinen Sie Wie kommt es zu einem Kompromiss mit Europäischer Volkspartei, der Sozialdemokratie, der GUE, den Liberalen? Es sind eigentlich alle hier im Haus dafür, nur Sie nicht, Frau McIntyre, die über hundert Änderungsanträge gestellt haben, die diesen Bericht zerlegen wollen und der Industrie einen Gefallen tun. Ich denke nicht, dass es das ist, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten.